Frau Präsidentin, Frau Kommissarin!

Wir haben beide schon zusammengearbeitet, als es um die Gesetzgebung für alternative Kraftstoffe ging, und schon damals war das Parlament eigentlich viel ambitionierter leider als die Mitgliedstaaten, denn die Mitgliedstaaten haben die Umsetzungsphase nochmal nach hinten verhandelt. Wir haben jetzt wirklich ein Henne Ei Problem. Es gibt teilweise zum Beispiel schon Schiffe, die rein mit LNG fahren, aber es gibt nicht genug Häfen, wo man das tanken kann sozusagen.

Und solange das nicht gewährleistet ist, werden die dann auch nicht gekauft und eingesetzt.

Leider ist es nicht möglich, während einer Umsetzungsphase das Ganze zu beschleunigen und zu sagen Wir wollen andere deadlines